Čeští skláři, výrobci textilu či obuvníci se na mne obracejí již dlouho a volají po zprůhlednění původu výrobku. Musí totiž konkurovat napodobeninám nejasného původu, které parazitují na trhu Evropské unie. Většinou jde o nekvalitní, často i zdraví škodlivé zboží. Navíc informace, kde byl textil, obuv, sklo, šperky či farmaceutické produkty vyrobeny, nejsou přeci utajovanou skutečností a ani žádným protekcionismem či překážkou pro volný obchod, jak to nálepkují liberálové. Naopak, volný trh a férová soutěž funguje dobře jenom tam, kde se spotřebitelé dokáží dobře a svobodně rozhodovat na základě informací a zkušeností.

Chápu, že zejména v severních zemích, kde již tradiční výrobce nahradil dovoz ze třetích zemí, mohou takové nařízení považovat za zbytečnou byrokracii. Přijetím regulace však srovnáváme krok s našimi konkurenty z USA, Kanady, Japonska i Číny, kde je made in povinné. Stejně jako můj předřečník chci říct, že je potřeba, aby Komise navrhla alespoň minimální standardy pro sankce, a zajistila, že se pravidla budou dodržovat jednotně v celé Unii a vývozci ze třetích zemí nebudou preferovat některé vstupní země kvůli nižším či nulovým sankcím.